Domnule președinte, nu o singură dată lăcomia a dus la obținerea de profituri prin înșelarea consumatorilor. Am văzut acest lucru în sectorul financiar și vedem acum aceeași poveste în comerțul cu branduri globale, în special în țările din Est. Unele companii transnaționale au găsit un teren fertil în aceste țări din Est, unde, zeci de ani, consumatorii nu au avut niciun drept să protesteze cu privire la calitatea produselor. Asemenea practici trebuie interzise, deoarece cetățenii europeni din țările din Est trebuie să aibă aceleași drepturi ca ceilalți cetățeni din restul Uniunii Europene.